Gospodine predsjedavajući, ljudska prava kršile su i još uvijek krše brojne treće države s kojima imamo diplomatske i trgovinske odnose, neke naše saveznice, kao i neke države članice. Iako europski lideri često govore o tome da je Europska unija zajednica vrijednosti, moram priznati da smo ljudskim pravima često trgovali. Određene sankcije za sustavno kršenje ljudskih prava unutar Unije moraju postojati jer ono predstavlja jasno kršenje ugovora. Zato imamo Sud Europske unije i tu nam novi mehanizmi nisu potrebni. Bojim se da bi bili iskorišteni za discipliniranje država članica koje s Bruxellesom ne dijele istu viziju Unije, dok bi se nekim drugima, koji dijele federalističku viziju, kao i dosad gledalo kroz prste. Prema trećim zemljama, s druge strane, tek trebamo razviti učinkovite mehanizme koji bi bili vezani uz naše trgovinske i druge sporazume s tim zemljama.